Frau Präsidentin! Verbraucherschutzpolitik ist ein zentrales Element der europäischen Politik.

Ich behaupte, dass einige Mitgliedstaaten die Verhandlungen sehr bewusst an die Wand gefahren haben. Sie haben sich schützend vor die Agrarindustrie gestellt und deren Interessen verteidigt.

Alleine aus Gründen der europäischen Tierschutzpolitik müssten ja schon Maßnahmen gegen das Klonen ergriffen werden, Herr Kommissar, und wir hoffen, dass Sie schnellstmöglich eine Regelung auf den Tisch legen.

Das Klonverbot kann nur ein Schritt sein. Wir müssen darauf beharren, dass es letztendlich auch eine Regelung gibt für die Nachkommen.